Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, en ce début de présidence irlandaise, j'aimerais, naturellement, vous adresser mes vœux de réussite. Mais j'aimerais aussi vous féliciter, cher Enda Kenny, vous féliciter pour les efforts extraordinaires que vous avez accomplis pour inverser la tendance et prendre le dessus sur la récession économique. La preuve, les investissements sont de retour en Irlande, c'est une excellente nouvelle pour l'emploi. Vous avez pris des décisions difficiles, mais nécessaires.

Votre gouvernement est en train d'arriver à un équilibre budgétaire. Vous montrez la voie en Europe et ça me donne envie de vous faire une proposition. Je pourrais vous signer caution, au niveau européen, pour baisser les taux d'intérêt auxquels vous empruntez.

c'est cela la solidarité européenne. Et plus vite cela arrivera pour ceux qui font du bon travail, mieux cela vaudra. Et vous avez pris toutes ces décisions sans perdre le soutien des Irlandais, qui ont voté, lors du référendum, à 60 pour le traité budgétaire. Ces efforts ne sont pas vains. Au contraire, ils sont tangibles. Mais, comme vous le savez, votre succès ne sera durable que si vous continuez sur cette voie. Ce n'est pas le moment de fléchir rien n'est pire que de relâcher l'effort quand la pression tombe et que les premiers résultats positifs apparaissent sinon, vous risquez une deuxième crise, pire que la première, et j'en ai vécu plusieurs dans ma vie. Chers collègues, c'est notre leitmotiv depuis plus de deux ans.

Monsieur le Premier ministre, les priorités de la Présidence irlandaise sont nos priorités assurer la stabilité, la croissance et la création d'emplois. Et, comme je l'ai souvent dit, l'Europe a besoin d'une croissance durable.

Et, dans le passé, qui n'est pas si lointain, il a été décidé et nous en avons beaucoup parlé au sein de notre Parlement que notre avenir économique passait uniquement par les services. Il n'y avait plus de place, ou presque plus de place, pour l'industrie.

Pas en Europe, en tout cas.

Il nous faut des politiques communes comme celles qui ont contribué à nos succès vous en connaissez quelques unes en Irlande la cohésion, la politique agricole des politiques européennes qui soutiennent les investissements à long terme, des politiques européennes d'innovation, qui offrent une réelle synergie en matière de recherche et de développement, mais une politique de recherche et développement décidée au niveau de l'Europe.

Il faut une vraie politique de recherche et de développement. Notre économie ne sera compétitive que si nous nous engageons sur cette voie. Et si nous travaillons à plus d'harmonisation fiscale et sociale.

Nos économies sont liées les unes aux autres. Nous avons un marché unique.

Pour toutes ces raisons, nous devons renforcer notre Union économique et monétaire et, pour ces mêmes raisons, il nous faut un budget européen crédible, à la hauteur du défi de la relance de notre économie. Monsieur le Premier ministre, tenez bon! Le Parlement est avec vous. L'Irlande est un exemple de redressement.